Ich werde morgen gegen den Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits und Verteidigungspolitik und gegen den Europäischen Verteidigungsfonds stimmen, der in diesem Jahresbericht ausdrücklich willkommen geheißen wird.

Ja, als deutscher Sozialdemokrat stehe ich hinter dem Grundsatz, dass eine europäische Armee für eine auf Frieden ausgerichtete Sicherheits und Verteidigungspolitik unverzichtbar ist.

Das würde aus sozialdemokratischer Sicht bedeuten, dass der Fonds sich auch das Ziel setzt, dass es durch wirkliche Zusammenarbeit zu wirklichen europaweiten Budgeteinsparungen kommt, zudem, dass der Prozess der damit notwendig einhergehenden Konversion von militärischer und ziviler Produktion auch industriepolitisch unterstützt wird.